Zwei Jahre nach Beschließen der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die Kommission noch immer keine umfassende Strategie und keinen Zeitplan vorgelegt.

Zeitlich verbindliche transparente Strategien, die der Entwicklungsausschuss fordert, beinhalten insbesondere drei Punkte, die ich hervorheben möchte.

Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, also die ODA, muss endlich den Stellenwert des zentralen Instruments für die Verwirklichung der 2030 Ziele erreichen. Dies geschieht nur, wenn alle Mitgliedstaaten und die EU endlich ihrer verbindlichen Zusage nachkommen, mindestens 0,7 ihres Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit endlich bereitzustellen. Wir sollten weiterhin den künftigen mehrjährigen Finanzplan so konzipieren, dass die Agenda 21 Ziele priorisiert und verwirklicht werden.

Die Handelsverträge zwischen der EU und den Mitgliedstaaten sollten verstärkt auf faire und nachhaltige Bedingungen achten. Dazu gehören die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, also die Verankerung und Implementierung der OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen.

Die ganze Welt schaut jetzt nach Hamburg zum G20 Gipfel, dem diese Herausforderung als Hauptthema gestellt wird.